forseti hér liggur fyrir nefndarálit frá frá félags og tryggingamálanefnd um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda nefndin fjallaði ítarlega um málið á fundum sínum og fékk fjölmarga ásta og umsagnir frá mjög mörgum aðilum tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun um í málefnum innflytjenda hefur að markmiði að bæta móttöku erlends fólks sem flytur til landsins og auðvelda því að verða virkir þátttakendur í íslensku samfélagi læra íslensku læra um íslenska siði og menningu og jafnframt rækta eigin menningu áætlunin er margþætt og tiltekur verkefni og málaflokka sem heyra undir ýmis ráðuneyti og stofnanir sem ætlað er að ná fram nánar afmörkuðum markmiðum á sviðum innflytjendamála gert er ráð fyrir því að áætlunin verði endurskoðuð að tveimur árum liðnum og þá verði ný áætlun lögð fyrir alþingi nefndin telur jákvætt að sett sé fram framkvæmdaáætlun í svo þýðingarmiklum málaflokki en telur þó nauðsynlegt að gera athugasemdir við form og framsetningu áætlunarinnar sjálf þingsályktunartillagan er nær einungis upptalning á einstökum verkefnum en nánari útfærslur eru í athugasemdum þetta er sambærileg athugasemd og gerð var við barnaverndaráætlunina og nefndin mælir með að við endurskoðun áætlunarinnar að tveimur árum liðnum verði sett í sjálfa þingsályktunartillöguna skýrari markmið og afmörkun verkefna sem vinna á að í stað þess að hafa eingöngu lista yfir verkefnin sem undir áætlunina heyra jafnframt tekur nefndin fram að ekki er á færi hennar að samþykkja nákvæma útfærslu einstakra verkefna þar sem hún býr ekki yfir sérfræðiþekkingu hvað þetta varðar það er sama og gildir með barnaverndaráætlunina nefndin taldi ekki ástæðu til að skoða einstaka þætti í athugasemdunum skýringarnar og fara nákvæmlega ofan í það og taka afstöðu til þeirra við lítum á að framkvæmdarvaldið sjái um það áætlunin fjallar eingöngu um verkefni ríkisins og stofnana þess en rétt er að benda á að sveitarfélögin gegna veigamestu hlutverki í móttöku og þjónustu við innflytjendur mikilvægt er að jafnræðis sé gætt milli sveitarfélaga og að gott samstarf sé á milli ríkis og sveitarfélaga um málefni innflytjenda þó svo að ýmsar stofnanir hafi þegar fengið fjármagn og hafið vinnu að nokkrum þeirra verkefna sem talin eru upp í tillögunni hefur borið á því að umsagnaraðilar bendi á að fjármagn vanti til einstakra verkefna nefndin áréttar hér að samþykkt áætlunar af þessu tagi fylgir ekki fjárveiting og er afgreiðsla áætlunarinnar því með hefðbundnum fyrirvara um afgreiðslu í fjárlögum á fundum sínum og í

nægilega nýttur sá mannauður og þekking í málefnum innflytjenda sem er til staðar nefndin leggur ríka áherslu á að þekking þeirra aðila sem unnið hafa að málaflokknum verði nýtt í athugasemdum við tillöguna segir að stjórnvöld muni leitast við að hafa sem víðtækast samstarf við samfélag innflytjenda félagasamtök sjálfseignarstofnanir og atvinnulíf um framkvæmd þessarar áætlunar og nýta þannig sérþekkingu sem myndast hefur um málefni innflytjenda á margvíslegum vettvangi nefndin tekur undir þetta en leggur þó áherslu á að stjórnvöld hafi sveitarfélög einnig í huga varðandi þessa þætti engu að síður telur nefndin mikilvægt að ríkið hafi heildaryfirsýn og sjái til þess að viðeigandi þjónusta sé til staðar þótt hún sé falin ólíkum aðilum nefndin tekur undir með mörgum umsagnaraðilum um mikilvægi samvinnu og samræmingar í allri vinnu ríkisvaldsins í málefnum innflytjenda svo sem varðandi upplýsingar til innflytjenda um íslenskt samfélag réttindi þeirra og skyldur þannig er litið á fjölmenningarsetrið sem slíkan samræmingaraðila fyrir hönd ráðuneytisins en ekki framkvæmdaraðila ríkisins í öllum málum innflytjenda þá áréttar nefndin að gæta þurfi að því að sami aðili fari ekki með samninga framkvæmd eða eftirlit einstakra verkefna í áætluninni það er það getur farið saman samningagerð og eftirlit en ekki bæði samningar framkvæmd og eftirlit fjölmargir umsagnaraðilar ítreka mikilvægi íslenskukennslu og góðrar túlkaþjónustu og tekur nefndin undir að það ásamt kennslu á íslenskri menningu og siðum sem eru grundvallaratriði í málefnum innflytjenda að lokum bendir nefndin á að skýra þarf betur ábyrgð hlutverkaskiptingu og kostnaðarskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga fyrirtækja og einstaklinga varðandi þjónustu við innflytjendur og eftirlit með framkvæmd áætlunarinnar nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt ásta r jóhannesdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið skrifa guðbjartur hannesson ármann krónu ólafsson jón gunnarsson pétur h blöndal birkir j jónsson kristinn h gunnarsson ögmundur jónasson og árni johnsen ég tel í sjálfu sér ekkert ástæðu til þess að orðlengja þetta frekar í fyrri umræðum kallaði ég raunar alþjóðahúsið einkafyrirtæki og ég ætla að biðjast afsökunar á því hér því að alþjóðahúsið er sjálfseignarstofnun svo það fari rétt hér í bækur og sé rétt eftir mér haft ég ætla að ítreka mikilvægi ríkisins í gegnum félags og tryggingamálaráðuneytið og fjölmenningarsetrið að þessir aðilar hafi heildarsýn og tryggi jafnræði í þjónusta um land allt að svo miklu leyti sem málaflokkurinn er í höndum ríkisins það þarf ekki að taka það fram að málaflokkurinn er gríðarlega mikilvægur